Geloofsvrijheid is een groot goed, zeker op Cuba.

Ten eerste, vrijheid om eigen christelijke tijdschriften te drukken. Ten tweede, het uitzenden van christelijke programma's op televisie en radio.

Ten vierde, en zeker gezien de bittere armoede, vrijheid voor de kerk om als erkende instelling sociale activiteit te ontplooien in kinderopvang, ouderenzorg en bepaald niet onbelangrijk op Cuba maaltijdvoorzieningen.